Monsieur le Président, les rapports de la Commission sont toujours l'occasion d'un foisonnement d'euphémismes. Celui relatif au Kosovo n'échappe pas à la règle. Nous apprécierons la mention de stade précoce de la lutte contre le crime organisé, dans cet État au cœur de trafics en tous genres. Pire, comment la Commission peut elle vanter l'engagement du Kosovo dans le processus de normalisation avec la Serbie quand les provocations s'enchaînent à une cadence qui donne le tournis?

La levée des visas est d'ailleurs d'autant plus inconcevable qu'elle portera peut être bientôt sur un monde révolu, à en juger par l'appel du Premier ministre albanais à une Grande Albanie, qui achève de mettre le feu à la poudrière des Balkans.